Der Bereich der Kohäsionspolitik ist der Patient des EU Haushalts. Letztes Jahr lag er auf der Intensivstation, dieses Jahr ist er Rekonvaleszent, aber er ist noch lange nicht gesund, und die Gefahr eines Rückfalls ist alles andere als ausgeschlossen.

Das ergibt einen Betrag von rund 700 Millionen Euro. Einen großen Teil dieser fehlerhaften Zahlungen hätten die Mitgliedstaaten unterbinden können. Hier passieren die Fehler beim öffentlichen Beschaffungswesen und bei den Auszahlungen der Kohäsionsmittel. Dies geschieht trotz der mittlerweile bestehenden Kontrollsysteme, die jeweils von der Kommission validiert wurden.

In meinem Mitgliedstaat Deutschland haben die Stichproben ergeben, dass dort alle geprüften Kontrollsysteme nur bedingt wirksam waren.

Wir können diesen Widerspruch Fehler bei den Mitgliedstaaten, Verantwortung bei der Kommission in unseren Heimatländern diskutieren, wir können es den Medien sagen, wir können es den Bürgern sagen. Aber politisch ist es die Aufgabe der Kommission, dies bei den Mitgliedstaaten durchzusetzen.